Elf Prioritäten haben Sie heute aufgezählt, und einer Ihrer ersten Sätze war Die Kommission ist begeistert.

Die Zusammenarbeit im Kulturbereich wird kein großes Problem darstellen, das wird funktionieren. Der Donauraum hat schon lange kulturell zusammengearbeitet.

Aber wir sehen die große Gefahr für die gesamte Donau.

Es wird nach Geld gerufen, es wird Geld gefordert sein. Aber es wird an Ihnen und an der Kommission, und natürlich dann auch am Parlament liegen, gemeinsam dahingehend zu entscheiden, dass all die Mittel, die hier eingesetzt werden, wirklich dazu beitragen, dass das Ökodienstleistungssystem, das die Donau ihre Zubringerflüsse, die Auwälder, die Trockenwiesen, die Feuchtwiesen darstellt, auch in Zukunft erhalten bleibt.